Ceea ce este, însă, problematic în cazul Malaysiei este faptul că există un număr mult mai semnificativ de crime și de delicte care sunt pasibile de pedeapsa cu flagelarea, ca să fiu mai precis, 66 în Malaysia, față de 30 în Singapore. Este vorba nu numai de crimele violente sau sexuale, ci și de consumul de droguri și, mai ales, de încălcările prevederilor asupra imigrației. Mă raliez, pe de altă parte, perspectivei pe care a îmbrățișat o colegul meu Posselt, spunând că este vorba de tortură și în dreptul internațional există această interdicție absolută a torturii.